Korruption ist ein riesiges Problem in der Europäischen Union. In mehreren Mitgliedstaaten hat sie die höchste Ebene der Politik erreicht. Viktor Orbán hat Ungarn im Grunde in einen Mafiastaat umgebaut, in dem Hunderte von Millionen Euro aus der Zentralbank oder aus EU Geldern verschwinden. Andrej Babiš bereichert sich ebenfalls an EU Geldern.

Wenn die Europäische Union den Kampf gegen Korruption glaubwürdig anführen will, dann muss sie selbst natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb brauchen wir ganz dringend Institutionen, die frei sind von Korruption, frei von Interessenkonflikten, frei von Drehtüren, durch die Politiker direkt in gut bezahlte Lobbyjobs wechseln. 50 der Kommissare der Barroso Kommission arbeiten heute für Organisationen, die im EU Lobbyregister eingetragen sind. In den letzten fünf Jahren haben wir hier im Europäischen Parlament 24 Fälle gehabt, in denen gegen die Ethikregeln verstoßen wurde. Nicht einer davon ist sanktioniert worden. Und Transparency International hat gerade gezeigt 48 Abgeordnete dieses Hauses verdienen mehr Geld außerhalb als durch ihr Gehalt hier im Europäischen Parlament. Wie sollen wir uns da noch sicher sein, dass sie die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten und nicht die von einem Unternehmen? Ich verstehe nicht, wie das sein kann, und man kann das keinem Bürger, keiner Bürgerin draußen erklären. Das Parlament hat jetzt zu Recht zwei korrupte Kandidaten für die neue Kommission abgelehnt. Das ist erstmal ein großer Erfolg für dieses Haus, aber ich glaube, wir müssen noch weitergehen und jetzt diese unabhängige Ethikbehörde schaffen.

Ich bin sehr froh darüber, dass sie das ins Arbeitsprogramm aufgenommen hat, denn wir müssen es endlich aus der Hand der Kommissare und aus der Hand der Abgeordneten nehmen, ob Ethikverstöße bestraft werden oder nicht.